Signora Presidente, onorevoli colleghi, la revisione della direttiva è nata dall'iniziativa di oltre un milione e 800 mila cittadini europei che hanno richiesto che sia garantito il diritto all'accesso universale all'acqua potabile un diritto, un diritto umano da garantire, non solamente da promuovere. Vogliamo inoltre difendere un primo ma importante risultato ottenuto relativamente ai PFAS, forte interferenti endocrini.

La Commissione ha introdotto per la prima volta dei limiti a livello europeo, da noi ritenuti troppo alti.

40 Ci auguriamo ora che anche il governo italiano in sede di Consiglio europeo si adoperi per migliorare quanto già ottenuto e arrivare a limiti quasi zero che io sostengo.